Sajnálatos, hogy közel húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Európa maga is rájöjjön, hogy a teljes és szinte teljes mértékben kontrollálatlan piaci liberalizáció óriási társadalmi és gazdasági károkat okozott Európában, azon belül Közép Kelet Európában.

Úgy látszik, hogy újra és újra meg kell tanulnunk azt a leckét, hogy a piaci liberalizációt csak közel azonos vagy hasonló gazdasági erejű országok között szabad megvalósítani. Máskülönben a társadalmi különbségek nagy mértékben változni fognak. A munkavállalók pénzügyi részvételének programját hasznosnak tartom, de történelmi mértékkel nézve elkésettnek is tartom. A munkavállalók védelmének ilyen formáját üdvözlöm, de felhívom a figyelmet arra is, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a megélhetési költségekre, különösen az európai energiaárakra ezzel is javítva Európa versenyképességét.